Es war ein Problem in der Zuordnung durch das Computersystem. Sie werden dann im Protokoll aufgeführt als derjenige, der für Ihre Fraktion gesprochen hat. Ich hoffe, dass damit das Problem geklärt ist. Danke für den Hinweis!